Wie kann sie das aber tun, wenn sie nicht rechtzeitig und umfassend über den Stand der Umsetzung informiert ist? Deshalb bitte ich Sie in der Kommission, auch zusammen mit den Partnerländern besondere Anstrengungen zu unternehmen, damit wir regelmäßig relevante Informationen von Ihnen zur Umsetzung bekommen. Ich bitte Sie auch, mir auf eine schriftliche Anfrage zu antworten, die ich gemeinsam mit Kollegen der Verts ALE Fraktion im Juli 2011 gestellt habe. Es geht dabei um den Bereich der Schiffbarkeit, hier insbesondere um die Verbauung der frei fließenden Donau in Bayern zwischen Straubing und Vilshofen. Das ist ein besonders kostbares Naturschutzgebiet Lebensraum für viele vom Aussterben bedrohte Tierarten. Die kostbaren Auwälder dort würden durch die Staustufen völlig zerstört. Auch verkehrspolitisch ist ein Ausbau völlig sinnlos. Kommissar Hahn hat auf die Anfrage im September 2011 geantwortet, aber nicht auf alle Teile der Frage. Insbesondere hat er nicht auf die Frage geantwortet, die da lautet Welche Maßnahmen ergreift die Kommission, um Transparenz in den Entscheidungs und Umsetzungsgremien und die Unabhängigkeit der Expertengruppen zu gewährleisten?